Eu sunt întru totul de acord cu ceea ce spunea domnul comisar Rehn, și anume că credibilitatea Uniunii Europene, a tuturor actorilor din Uniunea Europeană, depinde foarte mult și de modul cum îndeplinim deciziile care au fost luate.

Iată, de pildă, Fondul european de stabilitate financiară decizia luată în octombrie, de creștere a angajamentelor acestui fond, nu se întâmplă. De asemenea, nu avem deocamdată vești prea bune despre modul în care decurg negocierile între creditorii privați și guvernul Greciei, existând angajamentul creditorilor privați de a reduce cu 50 datoria publică. Iată, deci, că îndeplinirea deciziilor pe care le am luat trebuie făcută cu maximă rigoare, pentru că și de aceasta depinde credibilitatea Uniunii Europene, credibilitatea euro. Sigur că aș fi bucuros dacă, până la sfârșitul acestui an, am putea avea o comunicare a Comisiei Europene cu privire la modul în care se îndeplinesc aceste decizii.